akureyri er sverð og skjöldur háskólamenntunar á landsbyggðinni og hefur sannað gildi sitt á undanförnum árum nú þegar rætt er um endurskipulagningu á fjármálum hins opinbera og uppstokkun á menntakerfinu og þá sameiningu háskóla þá hef ég ákveðið að leggja fyrirspurn fyrir hæstvirtan menntamálaráðherra sem hljóðar svo hyggst ráðherra standa vörð um að háskólinn á akureyri verði áfram sjálfstæð stofnun ég spyr vegna þess að háskólinn á akureyri hefur á mörgum undangengnum árum verið okkur alþingismönnum mjög hugleikinn og í byggðaáætlun fyrir árin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu sem iðnaðarnefnd samþykkti árið tvö þúsund og sex og ég gegndi þá formennsku þá lagði nefndin sérstaka áherslu á eflingu menntunar á landsbyggðinni þar stendur með leyfi frú forseta menntamál eru byggðamál því leggur nefndin til að uppbygging menntunar á landsbyggðinni verði forgangsatriði í stefnumótandi byggðaáætlun áranna tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu háskólinn á akureyri hefur verið í fararbroddi við uppbyggingu háskólanáms á landsbyggðinni reynslan sýnir að nemendur sem stunda nám við skólann eru mun líklegri til að setjast að á landsbyggðinni en nemendur annarra háskóla þetta var það sem iðnaðarnefnd á sínum tíma lagði fyrst og fremst áherslu á í sínum störfum þegar byggðaáætlun fyrir þessi umræddu ár var samþykkt með öllum samhljóða greiddum atkvæðum á alþingi íslendinga það er alveg ljóst sama hvar í flokki við stöndum að háskólinn á akureyri

hefur mikinn hljómgrunn á alþingi íslendinga og því velti ég því fyrir mér hvort það hafi einhver stefnubreyting átt sér stað hjá núverandi ríkisstjórn þegar kemur að því að standa vörð um sjálfstæði háskólans á akureyri ég þekki það hafandi setið í fjárlaganefnd að útibú á landsbyggðinni segjum sem svo að háskólinn á akureyri verði gerður að útibúi útibúin verði oft fyrst fyrir niðurskurðinum vegna þess að það er auðveldara fyrir hinar stóru stofnanir í reykjavík að skera niður fjær sér en nær sér jafnvel á næstu skrifstofu sagan segir þetta og mörg tilfelli sem ég gæti bent á í þessari umræðu spurningin er þessi ætlar hæstvirtur menntamálaráðherra að beita sér fyrir því að háskólinn á akureyri verði áfram sjálfstæð stofnun að háskólinn á akureyri geti áfram sinnt því lykilhlutverki í uppbyggingu háskólamenntunar á landsbyggðinni sem hann hefur gegnt á undanförnum árum með miklum sóma og þar held ég að sjálfstæði stofnunarinnar hafi skipt lykilmáli